Herr Präsident! Eigentlich sollte man annehmen, dass in einer Europäischen Union, in der das Recht auf ein faires Verfahren und auf Verteidigung doppelt nämlich in der Grundrechtecharta und in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert ist, die Belehrung über Rechte im Strafverfahren problemlos funktioniert. Allein die Bürokratie konnte bei europaweit acht Millionen Strafverfahren jährlich wohl nicht mit der Mobilisierung Schritt halten. Seitdem die Kommission auf das Problem aufmerksam wurde, dass EU Bürger in einem anderen Mitgliedstaat nicht in einer ihnen verständlichen Sprache über elementare Grundrechte aufgeklärt werden, hat sich die Situation allerdings erheblich verbessert. Allein in manchen Staaten erfolgt die Belehrung nur mündlich, in anderen schriftlich in einer derart komplizierten Sprache Amtsdeutsch würde man bei uns sagen dass man selbst in der Muttersprache ohne juristische Vorkenntnisse kaum etwas versteht. Es ist also zu begrüßen, wenn die Rechtsbelehrung nun in den EU Sprachen in schriftlicher Form und in verständlicher Formulierung ausgehändigt wird nicht